herra forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti minni hluta viðskiptanefndar en minni hlutann skipa háttvirtir þingmenn árni m mathiesen jón magnússon guðfinna s bjarnadóttir og sá sem hér stendur fulltrúar sjálfstæðisflokksins í nefndinni í byrjun vil ég taka undir ýmislegt í ræðu háttvirts formanns nefndarinnar álfheiðar ingadóttur ég vísa þá ekki síst til upphafskafla ræðu hennar þar sem hún fjallaði um þau áföll sem dunið hafa yfir hér á landi og erlendis á sviði fjármálamarkaðar og þörfina á því að taka til endurskoðunar löggjöf og skipulag stofnana sem starfa á því sviði þetta er endurskoðun sem á sér stað eða er hafin víða um heim og það liggur fyrir að slík endurskoðun þarf að eiga sér stað hér á landi líka í starfi nefndarinnar lögðum við fulltrúar sjálfstæðisflokksins áherslu á það að þessi mál löggjöf um seðlabanka íslands yrðu skoðuð meira út frá þessum forsendum út frá þessum víðtækari forsendum að það væri ekki bara horft á efsta endann á skipuriti seðlabankans í þessu sambandi heldur að það væri víðtækari skoðun ég vil árétta í tilefni af ræðu háttvirts þingmanns álfheiðar ingadóttur að sú skoðun víðtækari skoðun á skipulagi eftirlitsstofnana á fjármálamarkaði og víðtækari skoðun á löggjöf um seðlabanka íslands hefði verið sú nálgun sem við sjálfstæðismenn hefðum viljað í þessu máli þau sjónarmið komu hér fram af okkar hálfu við fyrstu umræðu um málið og við

nefndarinnar tek ég undir þakkir formanns nefndarinnar til allra aðila sem komu að þessu máli ég tek undir þakkir til umsagnaraðila og þeirra sem komu sem gestir á fundi nefndarinnar en það liggur auðvitað fyrir að málið var unnið með miklum hraði í nefndinni það var gefinn afskaplega skammur frestur til umsagna og gestir urðu að koma oft á fundi nefndarinnar með mjög skömmum fyrirvara það var auðvitað miður vegna þess að ég tel að mörg af þeim atriðum sem fjallað er um í frumvarpinu og raunar atriði í sambandi við löggjöf um seðlabanka sem ekki er fjallað um í frumvarpinu hafi verið vel þess virði að fá greinargóða og upplýsta umræðu um það á grundvelli

einhverjum einum tveimur þremur sólarhringum ég hefði því talið að það hefði verið til bóta ef það hefði verið gefinn aðeins rýmri tími í þessu efni en engu að síður eiga þeir þakkir skildar sem sendu umsagnir sem margar hverjar voru ítarlegar og höfðu að geyma fjölmargar gagnlegar athugasemdir og eins þeir gestir sem komu á fundi nefndarinnar þeir höfðu margt til mála að leggja ég tek undir það að starfsmenn nefndasviðs eiga auðvitað þakkir skildar í þessu máli eins og svo oft áður og nefndarmenn auðvitað lögðu sig fram bæði meiri hluti og minni hluti en ég vil hins vegar geta þess strax að við sjálfstæðismenn í nefndinni töldum að málið væri ekki orðið það þroskað í gær að það væri ástæða til að taka það út úr nefndinni heldur hefði verið rétt að taka sér þar meiri tíma og þess vegna áskiljum við okkur auðvitað rétt til þess að óska eftir því að málið gangi til nefndar aftur milli annars og þriðju umræðu þegar þessari umræðu lýkur við teljum að það séu möo orðum ákveðnir þættir þarna sem þurfi að ræða nánar og teljum að það verði eingöngu til þess fallið

herra forseti vísa til þess nefndarálits sem við setjum hér fram minni hluti viðskiptanefndar gefa við þess að frumvarp þetta á sér auðvitað mjög sérstakan aðdraganda

var raunar aðeins þremur dögum eftir myndun ríkisstjórnarinnar að frumvarp þetta var lagt fram á alþingi og eins og við bentum á hér við fyrstu umræðu bar það öll merki þess að vera unnið í miklum flýti og að okkar mati án eðlilegs undirbúnings það var ekki í undirbúningi málsins um að ræða samráð af hálfu ríkisstjórnarflokkanna við aðra flokka á þingi en slíkt samráð hefur undantekningarlaust átt sér stað í aðdraganda fyrri breytinga á lögum um seðlabankann það var einnig augljóst að ekki hafði átt sér stað nægileg fagleg vinna við undirbúning frumvarpsins heldur var að mestu leyti um að ræða endurunnar breytingartillögur þingmanna samfylkingarinnar frá því að seðlabankalögunum var breytt árið tvö þúsund og eitt við höfum ítrekað spurt um faglegan undirbúning málsins og hugsanlega aðkomu sérfræðinga að því bæði í fyrstu umræðu og á fundum viðskiptanefndar en fátt hefur verið um svör þess vegna sögðum við og stöndum við það að ekki hafi komið á óvart að útkoman sem birtist í frumvarpi forsætisráðherra hafi verið meingölluð bæði í ljósi þess hvað frumvarpið tekur til afmarkaðra eða fárra þátta laga um seðlabankann og einnig í sambandi við útfærslu einstakra greina þess ég met það svo að þetta síðarnefnda atriði hafi komið fram með mjög skýrum hætti í umfjöllun nefndarinnar þar sem langflestir umsagnaraðilar og gestir sem komu á fund nefndarinnar gerðu verulegar athugasemdir við útfærslu einstakra ákvæða það voru mjög umtalsverðar athugasemdir við eiginlega öll atriði sem í frumvarpinu var að finna ég segi að hinar fjölmörgu breytingartillögur sem meiri hluti nefndarinnar leggur hér fram feli í raun í sér viðurkenningu á þessu viðurkenningu á því að málið hafi verið flutt hér í þinginu ófullburða og óþroskað ég vil geta þess hins vegar eins og við getum í nefndarálitinu að að við teljum að flestar breytingartillögurnar sem meiri hlutinn flytur séu til bóta verði til þess að bæta það frumvarp sem hér liggur fyrir hins vegar bendum við líka á að lengra hefði þurft að ganga í breytingum að ýmsu leyti eins og ég hef getið um og kemur fram í greinargerð með frumvarpinu tekur það aðeins til breytinga á stjórnskipulagi bankans og raunar bara æðsta stjórnskipulagi bankans það er eins og við höfum ítrekað sagt galli að mati okkar í minni hlutanum enda hafa fjölmargir bent á að endurskoðunar væri þörf á mun fleiri þáttum laganna en stjórnskipulaginu þannig hafa margir bent á að markmiðum bankans væru settar of þröngar skorður í núgildandi lögum þar sem í þriðju grein laganna segir að meginmarkmið bankans sé að stuðla að stöðugu verðlagi á það hefur verið bent í starfi nefndarinnar að eðlilegt væri að skoða þetta

á sama hátt hefur sjálf peningamálastefna bankans sætt gagnrýni úr ýmsum áttum en umfjöllun um hana var einnig vísað inn í framtíðina því að frumvarp þetta tengist ekki peningamálastefnunni sjálfri á neinn hátt það er bara verið að fjalla um þá formlegu ákvarðanatöku sem á sér stað um hana en ekki gert ráð fyrir neinum breytingum á peningamálastefnunni ekki var heldur áhugi hjá meiri hluta nefndarinnar að fara í umræður um víðtækari skipulagsbreytingar hjá þeim stofnunum sem eftirlit hafa með fjármálamörkuðum hér á landi minni hluti nefndarinnar vakti athygli á hugmyndum sem fram hafa komið um hugsanlega sameiningu seðlabankans og fjármálaeftirlitsins eða einhvers konar breytingum á verkaskiptingu þessara stofnana en ekki var vilji til að taka slíkar hugmyndir til umfjöllunar hjá nefndinni við spurðum auðvitað gesti um það og þeir svöruðu misjafnlega eins og gengur en við töldum að það væri eðlilegt í ljósi þess að við þurfum að skoða eftirlit með fjármálamörkuðum heildstætt að það væri litið á þennan þátt það er okkar mat að viljaleysi ríkisstjórnarinnar og meiri hluta nefndarinnar til að skoða þessa og fleiri þætti seðlabankalaganna veki spurningar um tilgang þessa frumvarps yfirlýst markmið með flutningi þess er samkvæmt greinargerð að bregðast við þeim áföllum sem þjóðarbúið hefur orðið fyrir á undanförnum mánuðum ekki síst áföllum í sambandi við breytingar á fjármálamörkuðum hérlendis sem erlendis í stað þess að skoða öll þau atriði sem til athugunar hljóta að koma sem raunveruleg viðbrögð við fjármálakreppunni er látið við það sitja að leggja til lagabreytingar varðandi stjórn seðlabankans tilgangur þeirra breytinga er augljóslega eingöngu að ná því markmiði sem líka kemur fram í greinargerð að stuðla að verulegri uppstokkun og endurnýjun í yfirstjórn bankans

fjármálavandanum áföllunum það er bara verið að skoða þáttinn á skipuritinu og stuðla að eins og kemur fram í greinargerðinni stuðla að verulegri uppstokkun eins og kemur fram í greinargerðinni stuðla að verulegri uppstokkun í yfirstjórn bankans þetta setur auðvitað frumvarpinu miklar takmarkanir og gerir það að verkum að það er ekki að mínu mati til þess fallið að þeim markmiðum sem við hljótum öll að vera sameinuð um að við þurfum að bregðast við þeim áföllum sem dunið hafa á okkur með raunverulegri skoðun á lagaumgjörð og stofnanaskipan á fjármálamarkaði í upphaflegu frumvarpi svo ég fari í einstök efnisatriði geti þeirra að nokkru í upphaflegu frumvarpi var gert ráð fyrir einum bankastjóra og ekkert fjallað um staðgengil hans þetta var eitt af þeim atriði sem töluvert var rætt í nefndinni eins og kom fram í máli háttvirts formanns nefndarinnar og það er óhætt að segja að þetta atriði sætti töluverðri gagnrýni umsagnaraðila og viðbrögð meiri hlutans eru að gera tillögu um aðstoðarbankastjóra sem skipaður verði með sama hætti og sömu skilyrðum og bankastjórinn ég vil taka það fram að minni hlutinn telur þetta ótvírætt til bóta það er til bóta að það sé skýrt í lögunum hver er staðgengill bankastjórans og okkur finnst eðlilegt að hann beri titilinn aðstoðarbankastjóri þannig að staða hans sé skýr og mikilvægt að skipun hans komi til með sama hætti og skipun bankastjórans sjálfs það hafa auðvitað verið umræður um það og komið hér fram við fyrstu umræðu hvort það væri til bóta að hafa einn bankastjóra en ekki þrjá það er atriði sem auðvitað er umhugsunarvert ýmsir hafa talið að það gæti verið til bóta að hafa þrjá bankastjóra sem allir hefðu sjálfstæða skipan væru ekki hver öðrum háðir og mynduðu þannig bankastjórn sem gæti árið ákvarðanir á meirihlutagrundvelli það væri ekki allt vald hjá einum manni en á þessu stigi málsins og í umfjöllun nefndarinnar gerðum við ekki sérstakar athugasemdir við þetta hins vegar finnst mér rétt að geta þess að það eru auðvitað ákveðin rök fyrir því að hafa bankastjórana fleiri en einn hafa þrjá bankastjóra sem eru jafnsettir hvað varðar skipun og skipunartíma og annað þess háttar eru þar af leiðandi sjálfstæðir í sínum embættum þó að einn þeirra hafi stöðu formanns bankastjórnar og talsmanns bankans út á við teljum við að þarna gæti verið rök fyrir þessu í sambandi við þessa breytingu varðandi bankastjórann og aðstoðarbankastjórann tel ég að það sé ástæða til að vekja athygli á því að að nái breytingartillaga meiri hlutans fram að ganga verður í raun og veru minni breyting á skipulagi yfirstjórnar bankans heldur en yfirlýst stefna ríkisstjórnarinnar gerir ráð fyrir í stað eins bankastjóra sem gegnir hlutverki formanns bankastjórnar og tveggja annarra bankastjóra koma einn bankastjóri og einn aðstoðarbankastjóri það er því að ræða um fækkun um einn í yfirstjórninni og breytingu á titlum þannig að þessi breyting er auðvitað ekki svo stór og gefur kannski ekki tilefni til þess að lýsa því sem einhverri byltingu á þessu fyrirkomulagi við gerum að umfjöllunarefni í nefndaráliti okkar skilyrði um menntun og hæfni og hæfi bankastjóra og hér við fyrstu umræðu og í starfi nefndarinnar bæði af hálfu nefndarmanna og eins af hálfu gesta og umsagnaraðila var gagnrýnt að í frumvarpinu skyldi vera lagt til að seðlabankastjóri skyldi hafa lokið meistaraprófi í hagfræði

skilyrðið um meistarapróf í hagfræði það sem umdeilt var og og niðurstaða meiri hlutans var að bregðast við þessu með því að koma til móts við þessi sjónarmið með því að víkka aðeins út skilgreininguna menntunarkröfuna breytingartillaga meiri hlutans gerir eins og hefur komið fram ráð fyrir að seðlabankastjóri skuli hafa lokið háskólaprófi í hagfræði eða tengdum greinum og búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi efnahags og peningamálum þarna er búið að bæta við eða tengdum greinum og síðan þekkingu á fjármálastarfsemi og vissulega er það hvort tveggja til bóta felur í sér útvíkkun á þessu við í minni hlutanum teljum þessa breytingu samt ganga of skammt og sérstaklega vegna þess að orðalagið hagfræði eða tengdum greinum getur kallað á verulegan túlkunarvanda og spyrja má spurninga um tengsl einstakra háskólagreina við hagfræði almennt finnst okkur líka ástæða til þess að vekja athygli á því að margvíslegt háskólanám getur verið góður grunnur fyrir seðlabankastjóra einkum eins og gert er skilyrði um að hann hafi víðtæka þekkingu og reynslu á þeim sviðum sem getið er um við teljum því eðlilegra að hafa ákvæðið enn opnara og vísa til háskólaprófs og víðtækrar þekkingar og reynslu á fjármálastarfsemi efnahags og peningamálum til að útiloka ekki hæfa einstaklinga sem ekki hafa menntun á háskólastigi sem fellur nákvæmlega undir skilgreininguna á hagfræði eða tengdum greinum auk þess sem ég vísa til þess sem við sögðu um ákveðinn túlkunarvanda sem getur kallað á deilur einhvern tíma í framtíðinni við teljum að slík opin skilgreining væri í meira samræmi við löggjöf erlendis enda hefur okkur ekki tekist að finna þess dæmi í lögum annarra ríkja að gerðar skuli sérstakar kröfur um tiltekna háskólamenntun breyting í þessa átt væri líka í samræmi við ábendingar margra umsagnaraðila til dæmis alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem í formlegri umsögn frá tólftu febrúar síðastliðinn segir að venjulega séu ekki í lögum gerðar sérstakar menntunarkröfur til seðlabankastjóra heldur vísað til viðurkenndrar þekkingar og reynslu eins og hefur komið fram í umræðum hér í þinginu á síðustu dögum liggur það auðvitað fyrir að alþjóðagjaldeyrissjóðurinn hlýtur að hafa talsvert vægi í sambandi við þessa umræðu vegna þess að þar er saman komin mikil þekking mikil alþjóðleg þekking á löggjöf um seðlabanka vítt og breytt um heiminn það má reyndar geta þess að í umsögn seðlabanka íslands sem barst nefndinni er getið um að í upphaflegum athugasemdum alþjóðagjaldeyrissjóðsins við frumvarpið hafi sérstaklega verið tiltekið að embættispróf í lögfræði ásamt víðtækri reynslu væri fullnægjandi skilyrði þessar upphaflegu athugasemdir sem seðlabankinn síst hér til hafa ekki fengist birtar opinberlega né verið unnt að fá þær afhentar viðskiptanefnd meðan á nefndarstarfinu hefur staðið en þarna er um að ræða eins og seðlabankinn er raunar að benda á ákveðin mismun milli þeirra upphaflegu athugasemda sem alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sendi forsætisráðuneytinu og þeirrar formlegu umsagnar sem fram kom í störfum nefndarinnar þegar við horfum á annan meginþátt frumvarpsins er þar um að ræða peningastefnunefnd og það er hárrétt sem kom fram í máli formanns nefndarinnar háttvirtur þingmaður álfheiðar ingadóttur að í dag er auðvitað starfandi peningastefnunefnd hjá bankanum þó að ekki sé getið um hana í lögum það er fjölskipað stjórnvald þriggja manna bankastjórn sem hefur atkvæðisrétt um ákvarðanir á sviði peningamála en í aðdraganda þeirra ákvarðana eiga sér stað fundir í peningastefnunefnd þar sem fleiri sérfræðingar og yfirmenn bankans koma að eins og lýst er í gögnum sem lögð eru hér fram sem fylgiskjal með þessu nefndaráliti þar kemur fram að um er að ræða mjög

og málsmeðferð í sambandi við þessar ákvarðanir á sviði peningamála og þar er um að ræða ákvörðun sem er tekin á grundvelli umræðna í raunverulegri peningastefnunefnd og ákvörðunin síðan tekin af fjölskipuðu stjórnvaldi þannig að líka að þessu leyti er kannski ekki um þá grundvallarbreytingu að ræða með frumvarpinu sem gefið hefur verið til kynna það er ekki eins og um hafi verið að ræða ákvarðanir eins manns sem hafi haft gildi á vettvangi peningamála og nú eigi allt í einu að taka upp peningastefnunefnd það er frekar um að ræða hin raunverulega breyting ef við orðum það þannig er fólgin í því ákvæði að taka inn utanaðkomandi aðila í

það hefur komið fram í umsögnum og athugasemdum og kom hér fram við fyrstu umræðu að seðlabankastjóri væri of of einráður um skipanir í peningastefnunefnd af því að það var gert ráð fyrir því í upphaflegu frumvarpi að bankastjórinn væri í nefndinni sjálfur ásamt tveimur af yfirmönnum bankans sem auðvitað eru ráðnir af honum og hins vegar af tveimur utanaðkomandi sérfræðingum sem bankastjórinn veldi sjálfur það var gagnrýnt að völdin lægju of mikið hjá bankastjóranum sjálfum og ýmsir umsagnaraðilar

breytingartillagan frá meiri hluta nefndarinnar gerir ráð fyrir því að flytja nær allt skipunarvaldið til forsætisráðherra vegna þess að í peningastefnunefndinni samkvæmt breytingartillögunni er gert ráð fyrir því að forsætisráðherra skipi seðlabankastjórann sem situr í nefndinni aðstoðarseðlabankastjórann sem situr í nefndinni og tvo utanaðkomandi fulltrúa og fimmti maðurinn er síðan sá sem í rauninni er á áhrifavaldi bankastjórans sjálfs það má því segja að með breytingartillögunni er verið að fara svolítið úr einum öfgum í aðra í stað þess að reyna að finna jafnvægi þarna er sveiflan frá því að allt vald liggi hjá bankastjóranum í það að allt valdið áttatíu prósent af því liggi hjá forsætisráðherranum við gerum athygli á því að þetta hljóti auðvitað að vekja ákveðnar spurningar um sjálfstæði bankans ekki síst þegar litið er til þess hve margir sem munu eiga sæti í nefndinni verða skipaðir af einum og sama forsætisráðherranum við gildistöku laganna þetta kemur kannski ekki eins mikið að sök vegna þess að gert er ráð fyrir því að í framtíðinni verði menn skipaðir á mismunandi tímum og þá hugsanlega af mismunandi forsætisráðherra en á upphafspunktinum verður vald þess forsætisráðherra sem þá situr mjög mikið og hann getur haft mjög mikil og mótandi áhrif á þetta við reynum að nálgast þetta vandamál með því að leggja til að við frumvarpið bætist nýtt ákvæði sem væri þá ákvæði til bráðabirgða til að gera ráð fyrir því að í upphafi skyldi bankaráðið skipa annan tveggja sérfræðinga á sviði efnahags og peningamála það er bankaráðið en ekki forsætisráðherra það yrði eins skiptis ákvörðun

rætt nokkuð í nefndinni og við í minni hlutanum höfum ekki komið upp með skýra lausn á en teljum að rétt sé að reyna að finna lausn á og það er varðandi þau skipti á yfirmönnum í bankanum sem frumvarpið gerir ráð fyrir að muni eiga sér stað þegar lögin taka gildi breytingartillögur meiri hlutans gera ráð fyrir að núverandi bankastjórar láti af störfum þegar við gildistöku laganna og þá muni forsætisráðherra setja tímabundið bankastjóra og aðstoðarbankastjóra í störfin án auglýsingar þeir skuli gegna embætti þar til skipað hefur verið í stöðurnar á grundvelli auglýsingar og einnig að undangengnu mati þriggja manna hæfisnefndar sem háttvirtur formaður nefndarinnar gerði vel grein fyrir við höfum áhyggjur af því að þetta fyrirkomulag geti skapað langvarandi óvissu um stjórnun bankans því að við teljum að það sé ljóst er að þetta ferli allt geti tekið langan tíma frá nokkrum vikum og jafnvel upp í nokkra mánuði því að það eru engin tímatakmörk í ákvæðinu á það hvað bráðabirgðaskipunin á að gilda lengi við teljum að það sé mikilvægt að fara vel yfir möguleika í þessu sambandi til að unnt verði að tryggja sem kostur er stöðugleika í stjórn bankans þetta er möo vandamál sem við teljum að sé enn þá óleyst í sambandi við frumvarpið og að það sé nauðsynlegt að taka á þessu í starfi nefndarinnar áður en málið verður klárað hér á þinginu eins og ég gat um leggjum við fram hér við aðra umræðu tvær breytingartillögur sem lúta að þáttum sem ég hef þegar getið um til að gera langa sögu stutta gerir fyrri breytingartillaga okkar ráð fyrir því að menntunarskilyrðin í ákvæðinu um seðlabankastjóra og aðstoðarseðlabankastjóra séu þau að þeir skuli hafa lokið háskólaprófi og búa yfir víðtækri reynslu og þekkingu á fjármálastarfsemi og efnahags og peningamálum við gerum ekki tillögur um aðrar breytingar á því ákvæði en þarna erum við búin að koma til móts við það sjónarmið að menntunarskilyrðin eigi að vera nokkuð rúm hins vegar er það tillagan sem ég gat hér um áðan um að við fyrstu skipan peningamálanefndar eða peningastefnunefndar samkvæmt frumvarpinu verði það bankaráð sem skipi annan tveggja utanaðkomandi sérfræðinga á sviði efnahags og peningamála til fjögurra ára

meginþáttum í því nefndaráliti sem við ritum undir ég og háttvirtir þingmenn jón magnússon árni m mathiesen og guðfinna s bjarnadóttir ég vil að lokum segja það að þó að frumvarpið virðist vera að taka ákveðnum breytingum til bóta í starfi nefndarinnar teljum við að það sé ekki nægilega langt gengið í þeim efnum við teljum að það séu fleiri þættir sem þarf að skoða í því sambandi ég ítreka líka það sem ég sagði hér áðan að við teljum að til þess að bregðast við þeim efnahagslegu áföllum og áföllum á fjármálamarkaði sem við höfum upplifað á undanförnum mánuðum væri nær að skoða málin með víðtækari hætti skoða fleiri þætti fara yfir lögin að öðru leyti líka bæði hvað varðar markmið bankans og hugsanlegt samspil við aðrar stofnanir á fjármálamarkaði og vil geta þess að við teljum að slík athugun og slíkar breytingar gætu orðið til þess

stjórnkerfi peningamála og fjármála hér og eftirlitskerfi skilvirkara og betur til þess fallið að bregðast við þeim verkefnum sem það þarf að takast á við við teljum að sú afar takmarkaða nálgun sem gengið er út á í frumvarpinu

nægileg og ekki endilega til þess fallin að ná þeim háleitu markmiðum sem sett eru með frumvarpinu og þess vegna gagnrýnum við þetta en tek að síðustu aftur fram að hvað þau efnisatriði varðar sem tekið er á í frumvarpinu fer það batnandi eftir því sem nefndin starfar lengur að málinu og er til þess fallið að leiða okkur alla vega fram hjá helstu pyttunum sem við blöstu að okkar mati þegar frumvarpið var lagt fram